Ich tue mich jetzt schwer damit, Ihnen zu sagen, was Gewerkschaften in dem Sinne machen können, um Jobs zu schaffen. Aber was sie machen können, ist auf alle Fälle, aktiv mitzuarbeiten, wenn es darum geht, Modelle zu entwickeln wie beispielsweise in Österreich die duale Beschäftigung und sich da dementsprechend mit konstruktiven Ideen einzubringen, wie Ausbildung aussehen kann.